Die Automobilproduzenten samt ihrer Zulieferindustrie sind ja das industrielle Rückgrat Europas. Hier sind wir immer noch der tonangebende Kontinent. Über 50 der weltweiten Patente zum autonomen Fahren kommen entweder aus München, Ingolstadt oder Stuttgart. Und gleichzeitig ist es der einzige IT Bereich, wo Europa das Maß der Dinge ist. Wir wissen, dass autonomes Fahren unsere Gesellschaft massiv verändern wird. Und dann sollte man doch meinen, dass der Bereich Priorität hat. Er ist ja auch für Arbeitsplätze, Handels Energie Umweltpolitik und Forschung nicht wirklich unwesentlich.

Flapsig wird angemerkt, dass die Daten der Autos auch für die Behörden interessant wären oder auch für Drittfirmen. Ja, natürlich! Aber es reicht nicht aus, dass das im Hintergrund verschiedene Stakeholder feststellen, die Kommission es verkündet, und der Autoverkäufer muss die Weisheit dann einfach schlucken. Das ist genau jene Bevormundung, jene Hinterzimmerpolitik, die selbst für überzeugte Europäer schwer zu schlucken ist. Better lawmaking geht anders, und die Vorgangsweise grenzt meiner Meinung nach an Missachtung des Parlaments.